Am ascultat cu multă atenție dezbaterea din această seară și vreau să spun că cei care se opun acestui proiect, mă refer la perioada de extindere a concediului și la plata integrală, vin cu un sigur argument, cel economic, dar simplist, pentru că dincolo de deficitul bugetar există oamenii. Aceștia ignoră faptul că balanța beneficiilor atârnă în favoarea acestui raport, atât pentru angajat, cât și pentru angajator da, și pentru angajator, cel cu simțul investiției în viitor.